Jak vlastně vzniká dětská chudoba? Jsou to většinou chudé děti, které se stávají chudými rodiči, a tak tedy lékem proti této reprodukci chudoby je především dostupné a kvalitní vzdělání pro všechny děti a také podpora jejich rodin. Jsou to členské státy, které se musí rozhodnout.

Je v jejich zájmu, aby podpořily rodiny s dětmi, především zaměstnaností, růstem mezd, důstojným bydlením, daňovým zvýhodněním a oceněním rodičů, kteří se o děti starají. Kolegyně a kolegové, nezapomínejme, že není jen chudoba materiální, ale je také chudoba citová. Znám děti, které jsou chudé, ale jsou šťastné u svých rodičů, kteří se o ně láskyplně starají. Znám děti, které navzdory svému bohatství jsou nešťastné a neúspěšné.